Ökonomisch liegt das Land am Boden. Ethnische Gruppen stehen sich mehr als skeptisch gegenüber.

Ich glaube, dass eine schnelle Flucht nach vorne, eine Flucht in die EU, der falsche Weg ist.